tvö tvö þúsund og tvö um að leggja úrvinnslugjald á einnota drykkjarvöruumbúðir í stað núverandi skilagjalds og umsýsluþóknunar á einnota drykkjarvöruumbúðir úr áli stáli gleri og plastefnum til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þannig að starfsemi endurvinnslunnar h f verði óbreytt til ársins tvö þúsund og tólf en samkvæmt ákvæðinu er gildistíminn aðeins til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu til sem sé næstu mánaðamóta forsaga málsins er sú að umhverfisráðherra lagði fram fyrir stuttu á alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs sem nú er til umfjöllunar í umhverfisnefnd og umsagnarfrestur stendur yfir ég held að honum ljúki tuttugasta og fyrsta desember með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði framleiðendaábyrgð á drykkjarvöruumbúðir úr áli stáli gleri og plastefnum í stað núverandi skilagjalds og umsýsluþóknunar aðstæður eru þær að ekki næst að afgreiða þetta frumvarp með góðu móti fyrir áætlaðan gildistökutíma laganna fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu og af þeim ástæðum er lagt til að gildistími ákvæðis til bráðabirgða eins í þessum ágætu lögum númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og tvö verði framlengdur til þess að starfsemi endurvinnslunnar h f geti haldið áfram óbreytt þar til frumvarpið fær afgreiðslu við leggjum til að gildistími þessa ákvæðis verði framlengdur um eitt ár í því felst ekki stefnuyfirlýsing eða verkáætlun af okkar hálfu í umhverfisnefnd eða fyrir hönd alþingis heldur gerum við ráð fyrir að veita rúman eða þokkalegt svigrúm þannig að ekki þurfi aftur hér um að binda umhverfisnefnd öll flytur þetta frumvarp þannig að ég geri ekki ráð fyrir að sjá það aftur í nefndinni nema sérstaklega verði óskað eftir og tel að ekki sé ástæða til þess að þetta